aldrei talað um það að e e s samningurinn yrði okkur til bölvunar og vandræða ég var þeirrar skoðunar að það hefði verið heppilegra fyrir ísland að ganga frá samskiptum sínum við evrópusambandið með öðrum hætti það er reyna að fá að einfaldari samning um viðskipti og samvinnu sem hefði í öllum aðalatriðum getað byggt á viðskiptaþáttum e e s samningsins en hefði ekki falið í sér það mikla framsal á ákvörðunarvaldi og ekki þá miklu sjálfvirku yfirtöku ákvarðana tilskipana og reglna frá evrópusambandinu

samninginn þeir hafa þar af leiðandi þróað sín samskipti á öðru spori þeir hafa gert tvíhliða samninga um einstök mál við evrópusambandið og það hefur gengið alveg þokkalega þeir hafa reynst hafa mjög sterka samningsstöðu í því máli þetta með samningsmarkmiðin það var ekki ætlun mín að tala óvirðulega um það sem slíkt það sem ég er að segja er einfaldlega það ég hef ekki skilið þetta mikla tal og þessa miklu áherslu sem menn leggja á vinnu við að skilgreina samningsmarkmið íslands af þeirri ástæðu að samningssvigrúmið er svo lítið það er um svo lítið að semja þetta gengur í aðalatriðum út á það að ganga í evrópusambandið eða gera það ekki þeir sem hafa verið að gera skýrslur undanfarin ár og meta áhrifin af inngöngu íslands í evrópusambandið hafa talið sig geta gert það þeir eru í raun og veru að segja með niðurstöðum sínum það er svo lítið sem breytist í gegnum einhverjar samningaviðræður af því að samningssvigrúmið er svo lítið að við getum í öllum aðalatriðum lagt mat á það hvað er fólgið í því kosti þess og galla að ganga í evrópusambandið eða gera það ekki